ég tel að þetta sé hugmynd sem við íslendingar ættum að athuga í fullri alvöru og vil nú beina þeim tilmælum til hæstvirts utanríkisráðherra að þessi möguleiki verði skoðaður því að þegar maður

og ef við skoðum þetta frá svona varnarlegu sjónarmiði séð er náttúrlega ljóst að þessar þjóðir fjórar grænlendingar færeyingar íslendingar norðmenn ráða til að mynda yfir gríðarlegum hafsvæðum í norðanverðu atlantshafi við höfum norðanvert atlantshaf i hendi okkar ef svo má segja landfræðilega séð við höfum yfirráð yfir gríðarlega stórum hafsvæðum þessar þjóðir hafa líka yfirráð yfir gríðarlega miklum náttúruauðlindum ekki gleyma því ekki bara fiski heldur líka olíu og gasi ekki bara í noregi heldur líka hugsanlega við svalbarða hugsanlega í færeyskri lögsögu þá er ég að tala um gas og olíu og jafnvel við grænland svo er þetta síðasta sem ég nefndi áðan að þessar þjóðir eru allar utan evrópusambandsins ég hygg að ef það væri haldið rétt á spilunum þá væri hægt að búa til mjög skemmtilegt samstarf með því að bjóða norðmönnum fulla aðild eins og ég sagði áðan hafa þeir mikinn áhuga á þessu þeir eiga jú mjög margt sameiginlegt með okkur fyrir utan þá þætti sem ég nefndi hér áðan til að mynda það að þetta er jú strandþjóð og fiskveiðiþjóð og þjóð sem lifir á náttúrunnar gæðum eins á reyndar íslendingar færeyingar og síðan grænlendingar menningarlega séð landfræðilega séð efnahagslega séð og pólitískt séð eiga þessar þjóðir mikla samleið og þess vegna hygg ég að það væri alveg vel þess virði að gera þá tillögu að alþingi